Je voudrais saluer Michel Barnier et toute son équipe, car il a raison de dire que cet accord de 600 pages est le meilleur compromis possible.